greinar þingskapalaga að fyrstu mál á dagskrá næsta fundar verði eftirfarandi þingmál fyrsta störf þingsins annað ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhald aðildarviðræðna við evrópusambandið þrjú hundruð fertugasta og fjórða mál þingsályktunartillaga frá jóni þór ólafssyni fyrri umræða ég óska eftir því að þessi tillaga verði borin upp til afgreiðslu í samræmi við áðurnefndar grein þingskapa jón þór ólafsson þingmaður